Señor Presidente, el pasado 26 de junio se celebraron elecciones generales en España. Tres días antes se habían dado a conocer unas grabaciones auténticas en las que el ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, conspiraba precisamente con el director de la Oficina Antifraude para fabricar acusaciones falsas y amañadas contra políticos catalanes favorables a la independencia de Cataluña. La enorme gravedad del caso no provocó ni la dimisión ni la destitución inmediatas del ministro. Tres días después, el resultado electoral premió al ministro con más votos que antes. El ministro conspirador era premiado por sus votantes. A los demócratas nos da vergüenza que un ministro de un gobierno supuestamente democrático pueda usar todavía los métodos de la dictadura franquista. Y nos da vergüenza que exista un electorado que no le rechace ni le avergüence.